En primer lugar, el señor Boiko Borísov pertenece a la familia política del Partido Popular Europeo, con todo derecho, como cualquier otro líder y como cualquier otro partido de los que están en el seno de nuestra familia política.

A mi juicio, deberíamos tener infinitamente más comprensión con un país que lucha por conseguir más y mejores garantías y reformas en el ámbito de la institucionalidad para hacerse absolutamente homologable con lo que disfrutamos en la Unión Europea.